Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le représentant du Conseil, la crise financière, économique et sociale que connaît le monde depuis maintenant plusieurs années va coûter 60 trillions de dollars à l'échelle mondiale, soit un point de croissance annuelle.

Elle se traduit au moment où la guerre des monnaies se réveille par un risque de récession et d'une situation en W, comme disent nos économistes. Face à cette situation, j'ai perçu, dans ce Parlement, un sentiment de responsabilité pour envoyer un message fort aux autres institutions, à la Commission et au Conseil, pour dire que nous devons nous remobiliser autour de la valeur ajoutée du projet européen, et que cela tient en quelques mots nous avons une responsabilité collective et nous avons, à l'échelle de l'Union européenne, à mettre en œuvre une stratégie qui nous permette, dans le domaine de l'énergie, d'être forts à l'intérieur pour être forts à l'extérieur. Nous devons compter sur nos propres forces et pour cela, nous avons besoin du niveau européen. Mais, Monsieur le Président de la Commission, la gouvernance économique pour nous n'est pas une vision. Elle est un moyen au service de cette stratégie. Et autour de cette stratégie, nous définissons les moyens nécessaires. Ce sont d'abord des moyens financiers. C'est l'enjeu de la mise en phase de la révision des perspectives financières avec cette mobilisation autour d'une stratégie pour une Communauté européenne de l'énergie. C'est la nécessité de mobiliser une proposition que vous refusez la taxation des transactions financières. C'est la nécessité de lancer un grand emprunt européen pour financer les investissements à long terme. C'est la nécessité de rééquilibrer la fiscalité en Europe pour qu'elle soit plus favorable au travail, à l'emploi, et moins au capital, qu'elle soit respectueuse de l'environnement. C'est la nécessité de coordonner les budgets des États membres avec le projet européen pour que les efforts soient convergents. En termes de gouvernance, nous proposons la création d'un Monsieur Euro, qui permette effectivement d'avoir une gouvernance économique harmonieuse, équilibrée. Nous proposons aussi de ne pas nous concentrer sur la seule situation des pays en déficit mais de l'équilibrer avec la prise en compte des pays en surplus. Nous proposons également que dans une zone monétaire unique, on gère aussi comme un bien commun la dette et que nous puissions envisager des émissions mutuelles de dettes. Nous souhaitons que la réforme financière à laquelle vous travaillez tant, Monsieur le Président de la Commission, s'organise autour des besoins des Européens et non pas des seuls objectifs de la stabilité financière. Nous voulons une réforme des marchés financiers qui remette à l'œuvre les notions d'éthique et de valeur morale, qui soit utile à la création d'emplois et aux investissements à long terme. Aucun projet européen ne peut se faire contre les États membres. Le seul moyen pour l'Union européenne de faire valoir ce qu'elle a de mieux, c'est de donner envie aux États membres, et ce n'est pas avec un débat uniquement organisé autour de l'ornière des sanctions que vous redonnerez envie aux Européens d'être mobilisés avec leurs États membres autour du projet. Ce que nous demandons, c'est une mobilisation forte autour de la valeur ajoutée du projet européen pour sortir les Européens de cette crise et assurer que, demain, tout le monde en Europe aura un emploi, sortira de la pauvreté et pourra à nouveau faire confiance au projet européen. Voilà notre ambition. J'espère, Monsieur le Président de la Commission, que vous pourrez la partager et reprendre nombre des propositions que nous faisons ici, au nom de l'ensemble de cette Assemblée.